við framsóknarmenn eru stoltir af verkum okkar við höfum leitt mörg stórmál til lykta og staðið að mikilvægum framförum í okkar ágæta landi hlutverk okkar nú um sinn í stjórnarandstöðu er mikilvægt samkvæmt lýðræðislegum hefðum er komið að okkur að veita ríkisstjórninni aðhald munum við ekkert draga af okkur í þeim efnum enda sjóuð eftir að hafa setið ríkisstjórnarmegin við borðið á síðustu tólf árum þótt stjórnarandstaðan í heild er fámenn er hún að mínu mati skipuð öflugum einstaklingum sem hafa fram og opinská umræða fari fram í samfélagi okkar um kosti og galla aðildar að e s b ágætu tilheyrendur nú er svo komið að hnattvæðingin eða alþjóðasamkeppnin er orðið eitt helsta hreyfiafl samtímans og breyttrar heimsmyndar henni fylgja breytingar sem í senn eru tæknilegar efnahagslegar pólitískar félagslegar og menningarlegar vegna hraðra breytinga er fólk meira á ferðinni og það kallar á nýjar aðstæður sem